Egyetértve azokkal a dolgokkal, amiket ön említett, azért szeretném megkérdezni, hogy ön most úgy érzi e, hogy a jelenlegi akaratunk, itt a Parlamentben fölmerülő akarat megtestesít e olyan szabályokat, ami egyértelművé teszi, hogy milyen módszertannal kell a gyártóknak vizsgálniuk a valós idejű teszteket?